Señor Presidente, señor Comisario, debo comenzar mi intervención condenando la violencia que ha estado teniendo lugar los últimos meses en Nigeria. Nigeria es el país más poblado de África y el que tiene las mejores perspectivas de crecimiento económico y para atraer la inversión exterior. Su condición de país exportador de petróleo le permite obtener ingentes recursos que deben atender a la fundamental tarea de luchar contra la pobreza y la desigualdad que gravemente afectan al país. Señor Comisario, como en numerosas ocasiones hemos defendido los miembros de la Comisión de Desarrollo, los derechos humanos, la democracia y el desarrollo tienen una relación sinérgica y de mutuo refuerzo. En las raíces del conflicto en el que se encuentra Nigeria ahora podemos encontrar la más absoluta pobreza en la que se encuentra sumida una gran proporción de su población. Y es que las riquezas del país no se encuentran redistribuidas entre las capas más bajas de la población, y esto convierte a millones de nigerianos en personas vulnerables y carentes de acceso a los servicios más básicos. La Unión Europea, mediante su política de cooperación al desarrollo, puede marcar una verdadera diferencia en el país. Debemos centrar nuestra estrategia común de lucha contra la pobreza en la provisión de los servicios básicos, como la salud y la educación para las personas más vulnerables. El valor añadido de la Unión Europea en este país debería ser, sin duda, lograr disminuir las desigualdades y que el crecimiento que el país experimenta se tradujera en cada vez menos personas en situación de extrema pobreza. Pero, atención, porque hoy sabemos mejor que nunca que nuestra política de cooperación no será suficiente. Hemos de perseguir una coherencia en el resto de las políticas de la Unión Europea con Nigeria. Quiero señalar, también, la importancia de la transparencia y la responsabilidad de las empresas europeas que trabajan en el país. Querría concluir, señor Comisario, indicando un riesgo gravísimo de amenaza a Nigeria y a la región del África del Oeste y del Sáhel. La ya muy prolongada sequía, las pobres cosechas, la falta de cabezas de ganado y el aumento, de nuevo, del precio de los alimentos nos están ya indicando la llegada de una hambruna a la región. Las agencias de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil ya lo están anunciando. Reaccionemos todos a tiempo y demos respuestas al hambre antes de que se cobre más víctimas en esta región.